Herr Präsident! Frau Hohe Vertreterin, Sie werden sich in dieser Debatte nicht nur Lob, sondern auch Kritik anhören müssen. Seien wir ehrlich, in einigen Bereichen ist die EU Außenpolitik gescheitert gegenüber der arabischen Welt, in Afghanistan, bei der Lösung des Palästina Problems und der Konflikte in unserer östlichen Nachbarschaft. Woran liegt das?

Wie kommen wir bei 27 facher nationaler Entscheidungsgewalt zu einer gemeinsamen Linie in der EU, in der GASP? Außenpolitik ist Interessenpolitik, selbstverständlich. Die Zeit jedoch ist längst vorbei, in der der Westen seine Interessen einfach ohne Rücksicht auf Partnerländer und deren Bevölkerungen durchsetzen konnte. Die EU muss sich für eine Politik des Interessenausgleichs öffnen. Nicht zuletzt haben doppelte Standards und das Denken in militärischen Kategorien zum Scheitern beigetragen.

Heute sind wir alle ich sage, wir alle ein wenig ratlos angesichts der dortigen Entwicklung. Was tun wir für die Zivilbevölkerung in Gaza oder in Darfur? Wie schützen wir das Recht auf ein würdiges Leben für jene 1,4 Milliarden Menschen, die mit einem Dollar pro Tag auskommen müssen? Diese Frage beschäftigt meine Fraktion besonders stark. Die Revolutionen in den arabischen Ländern haben eine wichtige Forderung gemeinsam die nach Gerechtigkeit, und zwar Gerechtigkeit bei der Verteilung von Reichtum innerhalb der Gesellschaften und bei der demokratischen Beteiligung an politischen Entscheidungen auch in den internationalen Beziehungen. Dieser Forderung muss die EU sich stellen.